frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða með síðari breytingum fyrsti flutningsmaður þess er björn valur gíslason varaþingmaður vinstri grænna og meðflutningsmenn jón bjarnason og atli gíslason það er lagt til í fyrstu grein þessa frumvarp að á eftir tuttugustu og sjöundu grein laganna komi ný grein tuttugasta og áttundu greinar sem mælir fyrir um það að gildistími fiskveiðistjórnarlaganna verði til fyrsta september tvö þúsund og tíu en þá taki gildi ný heildarlög um stjórn fiskveiða í annarri grein frumvarpsins er mælt fyrir um að sjávarútvegsráðherra skuli þegar við gildistöku laga þessara skipa nefnd sem vinni að heildarstefnu í sjávarútvegsmálum sem komi í stað núverandi laga um stjórn fiskveiða

slíkra laga nýrra laga um stjórn fiskveiða skulu vera að nytjastofnar á íslandsmiðum verði óvefengjanlega sameign íslensku þjóðarinnar og að þau tryggi verndun sjálfbærni og hagkvæma nýtingu sjávarauðlinda og lífríkis sjávar sem og trausta atvinnu og byggð í landinu það er síðan lagt til að í nefndina verði skipaðir tveir fulltrúar allra þingflokka og nefndin eigi náið samstarf við hafrannsóknastofnunina og hagsmunaaðila tilgangur þessa frumvarps er að vinna að því að skapa víðtæka sátt um fiskveiðistjórnarkerfið um sjávarútvegsstefnuna og fiskveiðistjórnarstefnuna og umfram allt að snúa hér vörn í sókn sem fyrr segir þá gerir frumvarpið ráð fyrir því lög um stjórn fiskveiða númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex falli úr gildi í heild sinni og í stað þeirra komi ný lög sem taki gildi frá sama tíma með þessu móti eru löggjafanum sett nauðsynleg tímamörk til að ráðast í þá aðkallandi vinnu í þessum efnum sem til þarf en um leið er gengið út frá því að allar grundvallarbreytingar fái nauðsynlegan fyrirvara og aðlögunartíma flutningsmenn telja mjög mikilvægt að sjávarútvegurinn búi við stöðugleika og að fyrirtæki og starfsfólk í greininni sjái jafnan hvert stefnir í lagaumhverfinu með góðum fyrirvara það verður frú forseti ekki framhjá því verður ekki litið að óstöðugleiki og óvissa hefur verið fylgifiskur núverandi laga um stjórn fiskveiða fyrir byggðarlög fyrir sjómenn fyrir fiskverkafólk og fyrir útgerðir og fiskverkendur og það er tímabært að skapa greininni allt annað og betra lagaumhverfi frá því að þetta frumvarp var lagt fram hafa orðið vatnaskil í þessu máli ég segi vatnaskil

að mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna hefur komist að þeirri niðurstöðu vegna kæru tveggja einstaklinga erlings sveins haraldssonar og arnar sævars sveinssonar að íslenska ríkið hafi með kerfinu brotið gegn tuttugasta og sjöttu grein alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi það er jafnræðisreglu þessa samnings sem við erum skuldbundin til að hlíta að þjóðarrétti reyndar er það svo að sams konar jafnræðisregla eða svipuð þó hún gangi eitthvað lengra er auðvitað í gildi í íslensku stjórnarskránni og við það bætist að við höfum sjálfstætt atvinnufrelsisákvæði í stjórnarskránni það kemur fram í niðurstöðu þessarar nefndar að meginálitaefnið var hvort kærendur verði að lögum skyldaðir til að greiða samborgurum sínum fé til að afla sér fiskveiðiheimilda til þess að eiga kost á veiðum nefndin kemst að þeirri niðurstöðu eða bendir á þá sérstöðu málsins að nytjastofnar á íslandi séu sameign íslensku þjóðarinnar og segir beinlínis að kvóta sem hefur verið úthlutað og er ekki lengur notaður af upphaflegum handhafa megi selja eða leigja á markaðsvirði í stað þess að skila honum aftur til úthlutunar til nýrra handhafa samkvæmt sanngjörnum og réttlátum viðmiðunum segir nefndin að ríkið hafi ekki sýnt fram á að þetta fyrirkomulag og háttur við innleiðingu kvótakerfisins standist sanngirniskröfu þessi niðurstaða nefndarinnar er afar skýr leiga og sala á kvóta stenst ekki sanngirniskröfur það á að endurúthluta komi slíkt upp á það er að berja hausnum við steininn að neita að samþykkja þessa afar skýru niðurstöðu og felur í sér alvarlegar hættur fyrir þjóðina og fiskveiðistjórnarkerfið sem við vildum standa að ég vil nefna að það blasir við frú forseti að í kjölfar þessa

muni kærendur fara dómstólaleið á íslandi til að ná fram fullum réttaráhrifum þessa álits bregðist íslensk stjórnvöld ekki við þessum alvarlegu tíðindum og þessum alvarlega áfellisdómi yfir kvótakerfinu það blasir líka við og það er einsýnt eða blasir við að við endurupptöku refsimáls gegn kærendum til þessarar mannréttindanefndar í hæstarétti að hæstiréttur muni sýkna það er eins og ég hef orðað það áður mun meiri líkur á því en minni að hæstiréttur muni sýkna þessa tvo einstaklinga af þeim refsidómi sem rétturinn kvað upp yfir þeim komi til þess þá er kerfið allt saman í uppnámi og ég ætla ekki að lýsa því nánar

hendur standa fram úr ermum og fara í þessa nauðsynlegu og mjög svo tímabæru endurskoðun annað væri óábyrgt af stjórnvöldum við höfum ekki allan tíma fyrir okkur við höfum aðeins tíma til að ég held tólfta júní næstkomandi til að bregðast við og ég hygg frú forseti að samþykkt þessa frumvarps sem ég mæli hér fyrir um yfirlýsing bindandi yfirlýsing til stjórnvalda um að ganga í slíka endurskoðun mundi gefa ríkisstjórninni og þinginu útgerðarmönnum fiskverkendum sjómönnum tækifæri til að ná sátt um þetta kerfi sem er löngu tímabært ég hygg að slík niðurstaða slík afdráttarlaus yfirlýsing ríkisstjórnarinnar mundi nægja nefndinni sem viðbrögð ríkisstjórnarinnar því það er algjörlega deginum ljósara í mínum augum að slíkt kerfi sem fiskveiðistjórnarkerfið verður ekki slegið af á örfáum mánuðum og gjörbreytt til þess þarf lengri aðlögunartíma frú forseti það hafa staðið mjög harðar deilur um stjórn fiskveiða í meira en tvo áratugi

auk þess að skipa þjóðinni og ekki síst þeim sem starfa í greininni í tvær andstæðar fylkingar

og auk fleiri breytinga sem festu í raun í sessi það stjórnkerfi sem lagt var upp með árið nítján hundruð áttatíu og þrjú og hefur verið kallað kvótakerfi kerfi sem mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna hefur nú lýst að gangi gegn jafnræðisreglu þeirrar samþykktar sem nefndin starfar eftir og geri kerfið það er jafn augljóst að kerfið gengur gegn jafnræðisreglu íslensku stjórnarskrárinnar það hafa verið gerðar fjölda breytinga á þessum lögum frá því þau voru fyrst samþykkt árið nítján hundruð níutíu en þrátt fyrir þessar breytingar þá er markmiðslýsing

það þarf ekki að fara mörgum orðum um það að markmið þessara laga hafa aldrei náðst og reyndar hafa lögin aldrei verið fjær markmiðum sínum en einmitt í dag þvert á markmið núgildandi laga um stjórn fiskveiða þá sýna rannsóknir hafrannsóknastofnunar að helstu nytjastofnar sjávar standa höllum fæti ég ætla mér ekki þá dul að kenna kerfinu einu um þar geta komið miklu fleiri þættir en því miður vegna ónógra rannsókna þá stöndum við í mikilli óvissu um það en eitt er víst að kerfið og lögin hafa ekki hjálpað upp á ég held því fram að þvert á markmið laganna hafi lögin í reynd stuðlað að óhagkvæmri nýtingu sjávarauðlinda með tilheyrandi skuldasöfnun og erfiðleikum í fiskveiðum og fiskvinnslu það má segja og halda því fram með fullum rökum að mjög hátt markaðsverð á afurðum okkar hafi bjargað greininni fyrir horn síðastliðin tvö ár þvert á markmið laganna hefur störfum í sjávarútvegi fækkað og starfsöryggi þeirra sem byggja afkomu sína á greininni hefur sjaldan verið verra eins og uppsagnir í greininni nú síðustu missirin bera glöggt vitni um þvert á þau markmið laganna að efla byggð í landinu öllu hefur jafnt og þétt dregið úr mætti sjávarbyggðanna um landið allt með tilheyrandi byggðaröskun og fólksflótta það er algjörlega útilokað í mínum augum það er algjörlega útilokað þó fleiri þættir kunni að koma þar til

og það er algjörlega óásættanlegt að lög gangi gegn mannréttindum það er jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og reglunnar um atvinnuréttindi það er því óumflýjanlegt að hefja þessa heildarendurskoðun á fyrirkomulagi fiskveiðistjórnar og móta heildstæða sjávarútvegsstefnu hún þarf auðvitað að taka tillit til verndunar og nýtingarsjónarmiða þar sem sjálfbær nýting sjávarauðlinda er í öndvegi það er og ég árétta það mikilvægt að landsmenn nái að sameinast um farsæl markmið í sjávarútvegsmálum og þær meginlínur sem þróun greinarinnar eiga að fylgja á komandi árum það verður hreinlega að finna sátt í þessu máli það verður að finna málamiðlun þau atriði sem við í vinstri hreyfingunni grænu framboði leggjum mesta áherslu á í þessari stefnumótun eru meðal annars eftirfarandi eru meðal annars eftirfarandi það er auðvitað grundvallarregla að auðlindir sjávar verði raunveruleg sameign þjóðarinnar og einstökum byggðarlögum sé tryggður réttlátur skerfur veiðiheimilda og viðunandi öryggi að sjávarútvegurinn lagi sig að markmiðum sjálfbærrar þróunar og vinni markvisst að því að bæta umgengni um náttúruna og lífríkið það er einstaka nytjastofna vistkerfi hafsbotnsins og hafsbotninn sjálfan að sjávarútvegsstefnan treysti byggð og efli atvinnu í landinu öllu ásamt því að stuðla að aukinni fullvinnslu framleiðslunnar og þar með aukinni verðmætasköpun og hámarksafrakstri auðlindanna innan lands það er mikill misbrestur á þessu í dag þar sem fiskverkendum án kvóta sitja ekki við sama borð og erlendir fiskverkendur sem fá í hendur fisk sem fluttur er út óunninn hvað er að því að binda þann afla sem ekki er unninn af handhöfum kvóta að binda hann við að hann fari á markað þannig að íslenskir fiskverkendur án kvóta og erlendir fiskverkendum geti á íslenskum markaði boðið í þann afla sem ekki er unninn það hverfa ótrúlega mörg störf úr íslenskum sjávarútvegi erlendis með útflutningi á óunnum fiski ég vil líka nefna að ný tækifæri í sjávarútvegi felast ekki síst í aukinni verðmætasköpun það hefur aukist verðmætasköpun í íslenskum sjávarútvegi undanfarin ár og margar útgerðar og fiskvinnslustöðvar stunda rannsóknir á því sviði til að auka þessa verðmætasköpum sjávarútvegurinn er í raun þekkingariðnaður og þar skiptir verulega miklu máli að búa vel að honum og gefa tækifæri til þróunar það verður að leggja meiri áherslu á þróunarstörf í greininni með aukna fullvinnslu og verðmætasköpun í huga og þar stendur upp á stjórnvöld að skapa skilyrði sem eru raunhæf

á auðvitað að vera að afraksturinn af nýtingu sameiginlegra auðlinda dreifist með réttlátum hætti til landsmanna allra sjávarútvegurinn og ekki síst fiskvinnslan verður að þróast þannig að hún verði fær um að bjóða vel launuð og eftirsóknarverð störf og standi sig í samkeppni við aðrar atvinnugreinar hvað snertir launakjör starfsaðstæður vinnuumhverfi og aðra slíka þætti ég minni á það frú forseti að sjávarútvegurinn á í samkeppni um mannauð um starfsfólk við aðrar greinar í landinu eins og bankastarfsemi eins og margt margt annað það er nöturlegt til þess að vita hvað við höfum dregist aftur úr varðandi menntun sjómanna og þar fram eftir götunum ég man eftir því þegar ég var yngri og var á sjó eitt sumar að skipstjórar voru gjarnan á aldrinum tuttugu og tveggja tuttugu og þriggja upp í þrítugt þegar þeir byrjuðu skipstjórnarstörf sín mörg dæmi þess ég hygg að yngsti skipstjórnarmaðurinn á togaraflotanum í dag sé kominn yfir fertugt

mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar í að efla menntun og stórefla rannsóknir með milljarða framlögum það verður með þessum hætti að tryggja nýliðun í greininni og það verður að huga að þjálfun verðandi sjómanna það verður að stuðla að betra jafnvægi og réttlátari leikreglum í samskiptum helstu aðila innan sjávarútvegsins það er útgerðar og fiskvinnslu verkafólks og sjómanna sjávarbyggða og samfélagsins alls það verður að styrkja ákvæði laganna sem setja samþjöppun veiðiheimilda skorður það verður að undirstrika afnotaréttareðli veiðiheimildanna og það verður ekki bara að að draga úr braski með veiðiheimildir það verður að koma í veg fyrir þær það er það sem mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna ályktar um að braskið feli í sér brot á jafnræðisreglu þeirra samþykkta sem nefndin starfar eftir að framsalið verði stöðvað og fiskur sem er ekki unnin af handhöfum kvóta fari á markað þannig að innlendir fiskverkendur sitji við sama borð og erlendir það verður líka með kerfisbreytingunum að tryggja stöðugleika og heilbrigt rekstrarumhverfi og gefa aðlögunartíma til þess það verður að skoða sérstaklega aðstöðumun landvinnslu sjóvinnslu og útflutnings á óunnum fiski og leitað úrbóta í þeim efnum flutningsmenn leggja áherslu á nauðsyn þess að ná breiðri samstöðu meðal þingmanna og annarra hagsmunaaðila og hagsmunaaðila úr öllum stjórnmálaflokkum um þetta mikilvæga mál það verður að myndast víðtæk samstaða og hugmyndafræðin að baki verður að vera sjálfbær sjávarútvegur hornsteinn og leiðarljós allrar stefnumótunar í þessum efnum er sjálfbær og siðferðilega ábyrg nýting lífrænna auðlinda hafsins nýting sem byggir á rannsóknum þekkingu og heildarsýn og stuðlar að jafnvægi í búsetu landsins sjálfbær atvinnustefna tekur ekki bara mið af lífríki sjávarins hún þarf í senn að taka mið af umhverfislegum samfélagslegum og efnahagslegum þáttum með það að markmiði að varðveita náttúru og lífrænar auðlindir hafsins treysta byggð og atvinnu sem víðast og skapa sem mest verðmæti af sjávarauðlindunum innan lands brýnt er að með nýjum lögum um stjórn fiskveiða verði litið til verndunar og nýtingar lífrænna auðlinda hafsins í heildstæðu samhengi það verður að leggja áherslu á víðtækar rannsóknir til að fá sem skýrasta mynd af flestum þáttum í vistkerfi sjávar og samspili þeirra það er lífsnauðsynlegt er að styrkja rannsóknirnar það er lífsnauðsynlegt að hægt sé að segja með vissu við þjóðina að ákvörðun þorskaflahámarks á þessu fiskveiðiári muni leiða okkur fram á veginn það getur enginn sagt það hvorki vísindamenn eða aðrir vegna þess að grunnurinn sem við stöndum á er of veikur vísindin nægja ekki til það verður að stórefla hafrannsóknir með sérstakri áherslu á að fylgjast með samspili tegunda og og það verður að bara að huga að staðbundnum stofnum í þorski og öðru það verður líka að fylgjast með þeim lífríkisbreytingum sem hafa átt sér stað í hafinu breytingum á hitafari

við verðum að efla möguleika rannsóknastofnana á að skoða áhrif mismunandi veiðarfæra bera saman árangur fiskverndaraðgerða rannsaka áhrif ólíkra veiðarfæra á hafsbotninn og sinna fleiri rannsóknarverkefnum sem ekki hefur verið sinnt sem skyldi vegna fjárskorts í greininni hafrannsóknastofnun hefur verið í fjársvelti og aðrar þær stofnanir sem sinna rannsóknum á lífríki hafsins við verðum líka að styrkja þarf alþjóðlegt samstarf ríkja við norður atlantshafið vegna þess að þessir stofnar eru á ábyrgð fleiri en einnar þjóðar fleiri en okkar íslendinga sérstaklega vil ég nefna það í þessu samhengi að það verður að skoða áhrif togveiða á uppeldis og hrygningarstöðvar það verður hreinlega að gera það hvaða áhrif hafa þessar gengdarlausu togveiða með þessum gríðarlega öflugu skipum haft á hrygningarslóð og uppeldisstöðvar seiða við vitum það ekki heldur við vitum hins vegar það að þessar togveiðar hafa víða stórskemmt hafsbotninn kórallasvæði og þar fram eftir götunum það vitum við þar sem seiðin hafast hugsanlega mest við það er hryggilegt að á sama tíma og mælt er fyrir um aflahámark í þorski og fleiri tegundum og skerðingu

skuli svæði sem áður voru lokuð fyrir togveiðum hafa verið opnuð

vegna þess að hinn vísindalegi grunnur fyrir þeim opnunum er ekki fyrir hendi við verðum að taka mið af alþjóðasáttmálum og samþykktum og lögfesta mikilvæga þætti þeirra sem varða meðal annars varúðar og vistkerfisnálgun í fiskveiðum fiskurinn í sjónum og hafið á að njóta vafans eins og í allri umgengni okkar við náttúru þessa lands náttúran á að njóta vafans í því samhengi er afar brýnt að þróa vistvænar veiðar getum við ekki náð markmiðum okkar og sama afla með vistvænum veiðum sem valda sem minnstum skaða á hafsbotni lífríki sjávar og uppvaxtarskilyrðum í hafinu skili hágæðahráefni nýti sem best orku og valdi sem minnstri mengun það er nú einu sinni þannig að neytendur erlendis

eru veiddar með vistvænum hætti og það er borgað mun hærra verð fyrir slíkar vörur eða afurðir en fyrir afurðir sem ekki lúta reglum um sjálfbæra þróun og vistvænar veiðar við verðum umfram allt að rannsaka hafsbotninn í þaula líka að skoða orkunotkunina í sjávarútvegi með því að stuðla að orkusparnaði og nýtingu þeirra og við þurfum að skoða þá þætti fiskverndar sem lúta að reglum um löndun meðafla notkun veiðarfæra landhelgislínum sem vernda grunnslóðina friðun svæða og friðun á hrygningartíma við þurfum líka að flokka fiskiskip meira en hingað til hefur verið gert með hliðsjón af stærð útgerðarháttum veiðarfærum og svo framvegis við verðum að skoða þau veiðarfæri og kappkosta að nota ekki veiðarfæri sem eru til þess fallin að skemma hafsbotninn að skemma fyrir uppeldis og hrygningarstöðvum og við verðum að kortleggja þessi svæði það er vitað eða það er nokkur vissa fyrir því að þorskstofninn fari talsvert um en leiti þegar hann er kominn í hrygningarfært ástandi eða hrygningaraldur að þá leiti hann á sömu slóð og hann fæddist á eða ólst upp á það er líka vitað eða það eru vísbendingar um það að hrygningarsvæði séu tiltölulega afmörkuð allt þetta þurfum við að fá fullvissu um sem allra fyrst og ég hygg að við ættum að skoða það alvarlega í þessu samhengi að færa út togveiðilandhelgina í tólf mílur og hleypa ekki togveiðum inn fyrir tólf mílurnar nema við séum örugg um að þær valdi ekki skaða við vitum fullvel að á ýmsum hafsbotni er hægt að stunda togveiðar

við ættum að hugsa það til hlítar hvort við eigum að heimila togveiðar innan tólf mílna nema vita með vissu fyrir fram að við séum ekki að spilla hafsbotni spilla hrygningar og uppeldisstöðvum ég ætla að halda því hér til haga frú forseti að á undanförnum árum hefur orðið umtalsverður ágreiningur milli vísindamanna hafrannsóknastofnunar annars vegar og sjómanna og útgerðarmanna hins vegar varðandi mat á ástandi fiskstofna og lífríki hafsins og um þær aðferðir sem notaðar eru við stofnstærðarmat fiskstofna

og deilurnar hafa fremur harðnað á síðustu árum en hitt við verðum að skapa gagnkvæmt traust milli vísindamanna hafrannsóknastofnunar milli sjómanna og fiskverkafólks og milli annarra aðila sem stunda rannsóknarstarfsemi á þessu sviði það er afar brýnt að reynsla aðila sem starfa í sjávarútvegi ásamt vísindalegum rannsóknum haldist í hendur við mat á náttúru hafsins það verður að brúa það bil sem þarna hefur orðið milli hagsmunaaðila það eru ýmsar leiðir færar í þessum efnum við flutningsmenn þessa frumvarps telja rétt að hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra skoði það í þaula að hleypa af stað tilrauna og rannsóknarverkefni sjómenn græða hafið eins og við nefnum það í okkar greinargerð í samvinnu við sjómenn og útgerðir við teljum að það eigi að semja við fjölbreyttan hóp aðila víðs vegar um landið sem afli upplýsinga og miðli af reynslu sinni af umgengni við hafið og varpi þannig betra ljósi á lífríki hafsins og stöðu fiskstofna meðal þeirra verkefna sem nefna má í þessu samhengi er nákvæm skráning afla úr tilteknum veiðarfærum á ákveðnum veiðistöðum skráning á yfirborðshita og botnhita sjávar á veiðistöðum söfnun sýna úr sjó og lífsýna úr sjávardýrum þróun veiðarfæra og veiðitækni til þessa rannsóknarverkefnis sem ég kalla rannsókna veiðar sem verða stundaðar af fleirum en hafrannsóknastofnun verði úthlutað tilteknum aflaheimildum á hverju rannsóknarsvæði eða farið að þriðju grein fiskveiðistjórnarlaga að slíkur afli reiknist ekki til heildarafla samkvæmt kvótakerfinu ég hygg að slíkar samanburðarveiðar við atvinnuveiðar slíkar rannsóknarveiðar við atvinnuveiðar mundu leiða í ljós nokkuð óyggjandi hvert er umfang brottkasts til að mynda og fleiri þætti sem eru afar brýnir að liggi fyrir skýrar upplýsingar um en við byggjum ekki á áætlunum án nægs vísindalegs grunns ég hygg að að slíku rannsóknarverkefni gætu sjómenn og útgerðarmenn sótt um að fá aðild og fengið rannsóknarheimildir gegn því að sinna skyldum í tiltekinn tíma í samvinnu við hafrannsóknastofnun og aðrar stofnanir og fyrirtæki á sviði hafrannsókna veiða og vinnslu það verður að stórefla svæðisbundnar tilrauna og rannsóknastöðvar sem fylgi þessum tilraunum eftir og hafi eftirlit með framkvæmd þeirra vísi að slíkum stöðvum er að finna víða um land og ég hygg frú forseti að það væri snörp mótvægisaðgerð í þeirri erfiðu stöðu sem við erum í núna í sjávarútvegi að efla stórlega starfsemi eða sjávarútvegsrannsóknir frá þeim sjávarbyggðum sem lakast standa í dag setja í þetta verkefni milljarða hugsa stórt og fara í þetta verkefni af krafti ekki að byggja á allt of miklum ágiskunum og áætlunum safna vísindalegum grunni til að taka meðvitaðar ákvarðanir um aflamark og ár fram eftir götunum ég vil vekja athygli á því líka að fyrir utan hafrannsóknastofnun og útibú hennar víðs vegar um landið stunda mörg útgerðar og fiskvinnslufyrirtæki í dag margvíslegar rannsóknir til að efla verðmætasköpun og aðrar rannsóknir ég nefni rannsóknir í vestmannaeyjum á vegum vinnslustöðvarinnar á humri og þar fram eftir götunum þessar rannsóknir í samvinnu við hafrannsóknastofnun þarf að stórefla hverjir eru best til þess fallnir að græða hafið og vernda fiskstofna jú auðvitað sjómenn og útgerðarmenn ef það er ekki samstaða milli þeirra aðila og hins opinbera þurfum við að tryggja að svo verði með slíkum rannsóknarveiðum sem ég nefni hér verður tryggt að allur afli komi í land þá fáum við mynd af brottkasti eins og ég sagði áðan aflasamsetningu og fleiri og fleira til þessara rannsókna hæstvirtur